Domnule Președinte, dragi colegi, aceste alegeri au loc în cel mai critic moment al existenței Uniunii Europene. E bine, întrucât acum avem nevoie de o altă alternativă, mai bună pentru Europa. După o lungă serie de crize politice, economice, de migrație și serioase probleme de securitate, trebuie să recunoaștem că referendumul în favoarea Brexit ului a însemnat o primă atenționare gravă la adresa Uniunii.

Marea Britanie va pleca, susținută de președintele ales, Trump. În zilele din urmă, și eu și ceilalți candidați am făcut publice o serie de documente în care ne am prezentat motivele pentru care candidăm, calitățile care ne recomandă, credințele pe care le avem și viziunile pe care vrem să le transpunem în practică. Există o obsesie a corectitudinii politice, care duce la o lipsă de curaj în a arăta cu claritate atât cauzele reale, cât și soluțiile evidente pentru Parlament și pentru cetățenii țărilor noastre. Dacă noi credem într adevăr că Uniunea Europeană se află într o criză profundă, atunci e evident că o schimbare superficială nu va fi de ajuns.

Grupul Europa Națiunilor și a Libertăților, pe care îl reprezint, cere mai multă democrație și mai multă transparență în Parlamentul European. Cerem respect pentru milioanele de contribuabili care au votat pentru candidații noștri, cerem respect pentru drepturile deputaților noștri în comisii și delegații și cerem încetarea hărțuirii administrative la care sunt supuși membrii staff ului nostru politic. Dacă aceasta este o instituție democratică, atunci de ce nu este permis un lucru atât de simplu, ca acordarea unui loc în primul rând, al președintelui nostru? Cer echilibru și corectitudine pentru toți deputații, pentru că democrația și respectul nu pot fi doar apanajul grupurilor mari. Respingem orice afiliere, conexiune sau simpatie, prezentă sau viitoare, cu orice regim autoritar sau totalitar. Toți vrem ca Parlamentul să joace un rol mai important. Dar să ne întrebăm mai întâi cum a funcționat în realitate relația cu Comisia Europeană, care a arătat în mod constant o lipsă de respect față de Parlament. Noi, Grupul Europa Națiunilor și a Libertăților, ne opunem oricărui transfer al suveranității naționale către orice instituție supranațională. Dorim o Europă a cooperării, care să respecte interesele națiunilor noastre. Mai mult, eu consider că puterea națiunilor stă în păstrarea și dezvoltarea specificităților lor. Și, nu în ultimul rând, trebuie să apărăm în interiorul, dar și în exteriorul acestei Camere, libertatea individuală, libertatea cuvântului și libertatea digitală. Dar să revenim la întrebarea principală ce fel de președinte ne dorim cu adevărat pentru Parlamentul European? Unii spun că e nevoie de un președinte puternic, capabil să impună o voință politică. Dar cât de corectă ar fi impunerea unei asemenea voințe? Alții consideră că nu președintele trebuie să fie puternic, ci însuși Parlamentul. Dar mă întreb cum ar putea acționa Parlamentul coerent și inovator dacă este dominat de grupuri politice care dictează o agendă? Chiar dacă nu împărtășim aceeași viziune, e nevoie de stabilitate. Avem nevoie de răbdare și voința unui președinte care să asigure respectarea regulilor și a compromisurilor parlamentare. Oricine ar fi, președintele trebuie să fie corect, răbdător în negocieri și puternic în luarea deciziilor pentru apărarea stabilității și echității pentru toți deputații. În același timp, va trebui să apere interesele Parlamentului față de toate celelalte instituții. Dragi colegi, vă chem să votați pentru o schimbare reală, plecând de la o reformă transparentă și coerentă a acestei Camere. Asta înainte de a ne gândi la orice altă formă a Uniunii. Oamenii vor o Europă a națiunilor și a libertății, construită prin cooperare. Trebuie să facem schimbarea în numele cetățenilor și al păcii. Vă chem să votați pentru proiectul pe care susțin și pentru o democrație reală, extinsă și împărtășită de toate grupurile politice și de toți membrii Parlamentului European. Schimbarea adevărată nu vine niciodată din afară, ea trebuie să vină din interiorul fiecăruia. Și poate să înceapă în fiecare clipă.